Hvala za besedo. Lep pozdrav, spoštovani gospod minister! Sprašujem vas, ali ima Slovenija kakšen seznam ali register znanih Slovencev iz časa Avstro-Ogrske, ki so pokopani sedaj zunaj meja Republike Slovenije. Temu vprašanju sta me spodbudili dve sporočili. Prvič, v v Primorskem dnevniku sem zasledila članek, kako naj prevzame kdo naj prevzame skrb za grob Jovana Vesela Koseskega. Kdo je bil Jovan Vesel Koseski? Mnogi veste, da je bil to pesnik, ki je živel v času Prešerna, Prešernovem času. In takrat celo bolj spoštovan od Prešerna. Danes vemo, kdo ima prvo mesto. Dejstvo pa je, da tudi pesnikovanje Jovana Vesela Koseskega še ni dokončno ocenjeno. No, v tem članku, iz Primorskega dnevnika na strani devet najdemo podatke, da je pokopan na tržaškem pokopališču v neposredni bližini groba Juliusa Kugyja. Julius Kugni Kugy je pa njegov vnuk. Jovan Vesel Koseski je imel pet hčera in ena je bila Julija in ta je mati Juliusa Kugyja. In ne samo zaradi tega, ker je njegov, dedek, ampak tudi zaradi tega, ker je vendarle pustil tudi v slovenski literaturi pomemben pečat, bi bilo dobro, da bi Slovenija prevzela skrb za ta grob. Sedaj namreč zanj skrbi gospod Dušan Križman, že dvajset let. Torej grob je bil v slabem stanju in bi verjetno ga pospravili, če ne bi nekdo zanj prevzel skrb. Seveda drug podoben primer je pa grob Josipine Urbančič - Turnograjske, prve slovenske pisateljice z gradu Turn, pri Preddvoru, ki pa je pokopana v Gradcu. Za ta grob skrbi doktorica, Mira Delavec, ki je doktorirala ki je doktorirala iz dela in življenja Josipine Turnograjske. Žal je že pri dvajsetih letih umrla na porodu, bila je pa žena Lovra Tomana, takrat znanega politika, in tudi pisateljica, ki je, pisatelja, ki je prvi razvil slovensko zastavo v Wolfovi ulici. Torej ta grob je bi tudi bil uničenje ali pa, to se pravi, bi ga odstranili, če ne bi ta gospa, ta doktorica, ki jo je študirala, prevzela skrbi zanj.